frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer eitt nítján hundruð níutíu og sjö um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins og lögum númer tvö nítján hundruð níutíu og sjö um lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga

breytingarnar voru einkum fólgnar í því að eftirlaunakerfi ríkisstarfsmanna sem verið hafði að stórum hluta fjármagnað með gegnumstreymi skyldi lokað fyrir nýjum sjóðfélögum en í þess stað skyldi stofnað nýtt kerfi með fullri sjóðsöfnun fjármagnað með samtímaiðgjöldum eldra kerfinu sem er að stórum hluta gegnumstreymiskerfi þar sem launagreiðendur bera ábyrgð á hækkun lífeyris og ríkissjóður er í ábyrgð fyrir greiðslum skyldi lokað lífeyrissjóði hjúkrunarkvenna og eldra eftirlaunakerfi lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins var því lokað fyrir nýjum sjóðfélögum eldra kerfi lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins var sett í sér deild sem fékk nafnið b deild greiðandi sjóðfélagar fengu val um að halda áfram greiðslum í óbreytt kerfi eða flytja sig í nýstofnað kerfi sem fékk nafnið a deild sambærilegt val höfðu sjóðfélagar í lífeyrissjóði hjúkrunarkvenna stofnun a deildar var ekki ætlunin að opna fyrir þann möguleika að sjóðfélagar gætu hafið töku lífeyris úr b deild eða lífeyrissjóði hjúkrunarfræðinga samhliða störfum sem uppfylltu almenn aðildarskilyrði að sjóðnum

ákvæði þessi hafa þó ekki þótt nægilega skýr og hefur umboðsmaður alþingis látið í té álit sitt í máli númer fimm þúsund tvö hundruð tuttugu og tvö tvö þúsund og átta þar sem hann telur sjóðfélaga eiga rétt til töku lífeyris samhliða störfum sem veitt hefðu aðild að b deild fyrir stofnun a deildar ljóst er þó af lögskýringum sem fylgdu frumvarpi er varð að lögum númer hundrað fjörutíu og eitt nítján hundruð níutíu og sex að ekki var ætlunin með stofnun a deildar að opna fyrir þann möguleika að heimila lífeyristöku úr eftirlaunakerfi ríkisstarfsmanna samhliða slíkum störfum og jafnvel þótt viðkomandi sjóðfélagar ættu þess ekki kost eftir lokun b deildar að greiða áfram í deildina lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga hafa hagað framkvæmdinni til samræmis við þá ætlan að greiða ekki lífeyri úr b deild og lífeyrissjóði hjúkrunarfræðinga samhliða störfum sem greitt hefði verið af til lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins eða lífeyrissjóðs hjúkrunarfræðinga fyrir stofnun a deildar nú ríkir hins vegar nokkur óvissa eftir að umboðsmaður hefur látið álit sitt í ljós og þykir því nauðsynlegt með lagafrumvarpi þessu að leggja til lagabreytingar sem ætlað er að skýra og styrkja stoðina undir núverandi framkvæmd sem sjá má af fyrri lögskýringargögnum að samræmist vilja löggjafans

háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari